W tych rozwiązaniach optymalnych kluczowe jest chronienie mniejszych podmiotów gospodarczych. Bardzo istotna jest elastyczność, szybsze reagowanie na zmieniający się rynek, zwłaszcza na handel, wymianę, usługi internetowe.